Vstup Chorvátska do Európskej únie, ako aj začatie prístupových rokovaní so Srbskom iste pôsobí stimulujúco aj na politické pomery v tejto krajine. Ingerencia Európskej únie v tejto krajine by mala byť, myslím si, aj naďalej orientovaná na stabilizáciu miestnych demokratických pomerov a upokojovanie či utlmovanie etnických napätí. Motivácia európskej perspektívy pre občanov Bosny a Hercegoviny, ako aj pre jej politických predstaviteľov môže byť výrazným stimulom pre vykonávanie potrebných reforiem politického systému, ako aj inštitúcií verejnej správy.